Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

Ich war an dem Tag, als das Parlament mit großer Mehrheit entsprechend der Abmachung beschloss, die Verfassung von 2004 wieder einzusetzen, dort am Parlament. Ich habe keine Sturmgewehre gesehen, sondern habe fröhliche Menschen gesehen, die Demokratie wahrgenommen haben, Menschen, die unter den Flaggen Europas demonstrierten.

Nur das möchten wir Das ukrainische Volk muss die Freiheit der Entscheidung haben! Wir machen ein Angebot eines Assoziierungsvertrags. Jedes Land kann frei entscheiden, ob es das haben möchte.

Aber ich möchte deutlich zum Ausdruck bringen Dies ist nicht gegen Russland gerichtet.

Die Nachteile entstehen nur durch Russland, das einseitige Strafmaßnahmen in der Handelspolitik gegen Länder macht, die nicht politisch konform sind.

Das muss zurückgewiesen werden!

Ich meine, dass es deutlich sein muss Jedes Volk muss die Freiheit seiner eigenen Entscheidung haben.